herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um ríkisútvarpið o h f en eins og þingmenn þekkja og ég hef rakið í nokkrum framsöguræðum mínum fram til þessa í tveimur vegna þessa frumvarps til laga um ríkisútvarpið breytingar á rekstrarfyrirkomulagi því tengdu þá hefur endurskoðun laga um ríkisútvarpið átt sér töluvert langan aðdraganda um þá sögu vísa ég til upphafsumfjöllunar í almennum athugasemdum við þetta frumvarp sem við erum að ræða um hér og snertir ríkisútvarpið o h f mikil umræða hefur átt sér stað á undanförnum árum um nauðsyn þess að endurskoða lög um ríkisútvarpið ríkisútvarpið líkt og aðrir ríkisfjölmiðlar í evrópu stendur nú á tímamótum það eru gerðar til ríkisútvarpsins ríkari kröfur til að skilgreina hlutverk þeirra það sama gildir einmitt um hlutverk ríkisútvarpsins það verður gerð skýrari og skarpari krafa auk þess sem stafræn útsendingartækni og samruni fjölmiðla víðs vegar um heim allan og fjarskipta hafa áhrif á starfsemi ríkisfjölmiðla líkt og fjölmiðla á markaði þá hafa verið gerðar athugasemdir um að núverandi skipulag stofnunarinnar feli í sér ójafnræði á fjölmiðlamarkaði vegna þess að starfsemi í samkeppnisrekstri og almannaþjónusta stofnunarinnar er ekki nægilega aðskilin í ljósi þessa er mikilvægt að endurskoða lögin skilgreina þær kröfur sem gerðar eru til stofnunarinnar og breyta skipulagi ríkisútvarpsins núverandi skipulag stofnunarinnar hefur verið ítrekað gagnrýnt ég leyfi mér að halda því fram að það sé almenn skoðun hér á landi að rétt sé að breyta rekstrarumhverfi ríkisútvarpsins með það að markmiði að styrkja rekstur þess og efla hið mikilvæga menningar almannaþjónustu og lýðræðishlutverk sem stofnunin gegnir í þjóðfélaginu það er einmitt ætlunin með þessu frumvarpi sem við erum að ræða nú háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson núverandi fyrirkomulag að fjármögnun stofnunarinnar með afnotagjöldum hefur einnig verið gagnrýnt lengi menntamálaráðuneytið hefur unnið að tillögum um breytingar á lagaákvæðum um ríkisútvarpið í sumar hafa síðan verið gerðar breytingar á frumvarpinu til samræmis við þær fjölmörgu tillögur sem voru lagðar fram í menntamálanefnd á síðasta þingi og fram hefur komið í dag að þetta frumvarp kemur til móts við athugasemdir meðal annars stjórnarandstöðunnar virðulegi forseti eins og þingmenn þekkja lagði ég á síðasta löggjafarþingi fram frumvarp til laga um ríkisútvarpið h f í því frumvarpi var gert ráð fyrir töluverðum breytingum á rekstrarumhverfi útvarpsins það var ráðgert að leggja niður ríkisstofnunina ríkisútvarpið og nýtt opinbert hlutafélag tæki þá við rekstri þess að mínu mati hlaut frumvarpið mjög góða og mikla umræðu í þinginu sem og mikla umfjöllun mjög mikla og tímafreka umfjöllun sem skilaði sér meðal annars í breytingum inn í þetta frumvarp sem við erum að ræða nú og er vert að undirstrika frumvarp þetta byggist fyrst og fremst á þeirri pólitísku stefnumörkun að nauðsynlegt sé að skapa ríkisútvarpinu tækifæri til að dafna og styrkjast meðal annars með því að breyta rekstrarformi þess til nútíma horfs svo það geti staðið undir þeim kröfum sem við gerum til þess sem útvarps í almannaþágu en þá verður ríkisútvarpið líka að hafa tækin til að uppfylla þetta hlutverk þetta mikilvæga menningar og almannaþjónustuhlutverk sem fyrst nú er ítrekað og skerpt miðað við það sem áður var meðal annars með vísan í samninginn sem drög fylgja í þessu frumvarpi sem fylgiskjal með hliðsjón af því sem ég hef sagt hér að framan eru helstu nýmæli frumvarpsins frá núgildandi lögum um rekstur stofnunarinnar eftirfarandi í fyrsta lagi er ráðgert að leggja niður ríkisstofnunina ríkisútvarpið og stofna samtímis opinbert hlutafélag um reksturinn með því er rekstrarformi ríkisútvarpsins breytt og rekstur yfirfærður í félagsform með takmarkaðri ábyrgð ríkisins í stað ótakmarkaðrar ábyrgðar ríkisins á rekstri rúv leiðir hlutafélagsformið til þess að ábyrgð ríkisins takmarkast við eignir félagsins og það hlutafélag sem lagt verður í ríkisútvarpið o h f í öðru lagi er mælt fyrir um afnám afnotagjalda frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og níu og lagt til að rekstur hlutafélagsins verði eftir það grundvallaður á sérstöku gjaldi svokölluðu útvarpsgjaldi framlagi af fjárlögum auglýsingatekjum og öðrum tekjum sem alþingi kann síðar að ákveða sérstaklega í þriðja lagi er stjórnun félagsins breytt þessi breyting er í meginatriðum tvíþætt annars vegar er ytra eftirlit útvarpsráðs lagt af með niðurlagningu þess og hins vegar er innra eftirlit framkvæmdastjórnar ríkisútvarpsins lagt niður gerir breytingin því ráð fyrir því að hlutafélagið verði rekið á rekstrarlegum forsendum og stjórnunarvald fyrirtækisins verði alfarið í höndum stjórnar þess í fjórða lagi er mælt fyrir um fjárhagslegan aðskilnað á fjárreiðum reksturs sem fellur undir útvarp í almannaþágu eins og það er skilgreint í þriðju greinar frumvarpsins og alls annars reksturs sem ekki fellur undir þá skilgreiningu þar á meðal samkeppnisreksturs í fimmta lagi er leitast við að skilgreina hvað felst í útvarpsþjónustu í almannaþágu með drögum að samningi milli menntamálaráðuneytis og ríkisútvarpsins markmiðið með samningnum er að lýsa nánar tilgangi og hlutverki rúv og þeim kröfum sem gerðar eru til félagsins á grundvelli laganna í samningnum er útvarpsþjónusta í almannaþágu skilgreind meðal annars til að afmarka hana frá annarri starfsemi á fjölmiðla og samkeppnismarkaði auk framangreinds er lagt til að fella niður þátttöku ríkisútvarpsins á rekstri sinfóníuhljómsveitar íslands en fyrir þeirri breytingu er mælt fyrir eins og við þekkjum í öðru frumvarpi sem er afsprengi þessa frumvarps sem við erum núna að ræða en við munum síðar að taka umræðu um það frumvarp virðulegi forseti eins og ég sagði áðan þá byggir frumvarp þetta á því að stofnunin ríkisútvarpið verði lögð niður og nýtt félag opinbert hlutafélag taki við réttindum og skyldum þess ég legg áherslu á að gert er ráð fyrir að ríkið eigi allt hlutafélag í ríkisútvarpinu o h f sala félagsins eða eignarhluta þess svo og slit þess sé óheimil orðalagið er frábrugðið því sem tíðkast hefur í lögum þar sem ríkisstofnunum er breytt í hlutafélag þar hefur verið tekið fram að sala hlutafjár væri óheimil nema með samþykki alþingis í þessu frumvarpi kemur ekki fram fyrirvari nema með samþykki alþingis til þess að leggja áherslu á að breytingin er að sjálfsögðu ekki gerð til að selja félagið allt annað eru rangfærslur það verður einungis gert með nýrri lagasetningu að leggja það niður og selja ég legg þunga áherslu á að engin áform eru uppi um slíkt af hálfu núverandi ríkisstjórnar rekstrarformi ríkisútvarpið verður breytt með því að stofnað verður opinbert hlutafélag eins og ég hef áður komið inn á um rekstur ríkisútvarpið sem ber heitið ríkisútvarpið o h f ætlunin er að í meginatriðum hagi félagið starfsemi sinni í samræmi við lög númer tvö frá nítján hundruð níutíu og fimm um hlutafélög og ríkisútvarpið fái þann sveigjanleika í rekstri sem fylgir því að breytast úr ríkisstofnun í hlutafélag eins og ég sagði áðan verður íslenska ríkið einn eigandi félagsins eða alls hlutafjár í félaginu og verður sala þess og slit eða innkoma nýrra eigenda óheimil ríkissjóður leggur allar eignir réttindi viðskiptavild skuldir og skuldbreytingar ríkisútvarpið til hlutafélagsins þá fær ríkisútvarpið o h f með lögunum leyfi til útvarps á þeim rásum og á þeim tíðnisviðum sem ríkisútvarpið hefur til umráða eða ríkisútvarpinu o h f kann síðar að verða útvarpað ég legg einnig sérstaka áherslu á að í frumvarpinu er aðalstarfsemi ríkisútvarpsins o h f skilgreint sem skýrum hætti sem útvarp í almannaþágu eða útvarp með opinbert þjónustuhlutverk eða á ensku public service broadcasting eins og notað er í alþjóðasamfélaginu jafnframt því er ríkisútvarpinu o h f heimilað að standa að annarri starfsemi eða rekstri sem tengist aðalstarfsemi félagsins mælt er fyrir um fjárhagslegan aðskilnað þess reksturs sem fellur undir útvarp í almannaþágu samanber þriðju greinar og alls annars reksturs þar á meðal nýrrar starfsemi sem félagið kann að fara út í eitt og sér eða með öðrum og rekstur sem telja má samkeppnisrekstur og ekki fellur undir skilgreiningu um útvarp í almannaþágu menntamálaráðherra fer með eignarhlut ríkisins í félaginu og í því felst meðal annars að ráðherra kýs stjórn á aðalfundum félagsins hins vegar er ekki mælt fyrir um vald hans til ráðningar á tilteknum starfsmönnum ríkisútvarpsins eins og nú er gert ráð fyrir í lögum um ríkisútvarpið heldur ræður stjórn félagsins útvarpsstjóra og síðan fer útvarpsstjóri með ráðningarvald allra annarra starfsmanna félagsins þetta er mikilvæg breyting stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi en áður en sú kosning fer fram skulu kosnir jafnmargir stjórnarmenn bæði aðal og varamenn hlutbundinni kosningu á alþingi sem síðan skulu kosnir í stjórnina á aðalfundi hlutverk stjórnarinnar verður í meginatriðum hið sama og stjórna almennt í hlutafélag það er yfirumsjón með rekstri félagsins stjórninni er ætlað að skipuleggja starfsemi félagsins ásamt stjórnendum þess felld eru brott öll ákvæði um deildaskiptingu fyrirtækisins slík ákvæði þykja ekki lengur eiga heima í lögum heldur heyrir það undir eðlilegt starfssvið stjórnenda ríkisútvarpsins o h f að taka ákvarðanir um skiptingu fyrirtækisins í rekstrareiningar eins og almennt tíðkast í fyrirtækjarekstri það er ekki talið meðal verkefna stjórnar fyrirtækisins að hafa afskipti af dagskrá útvarpsstjóri er æðsti yfirmaður dagskrárgerðar og tryggir þetta fyrirmæli ritstjórnarlegt sjálfstæði ríkisútvarpið o h f í samræmi við það sem ég hef hér rakið verður útvarpsstjóri sem sagt æðsti stjórnandi ríkisútvarpsins o h f í daglegum rekstri bæði sem framkvæmdastjóri og yfirmaður allrar dagskrárgerðar á vegum félagsins er þetta í stórum dráttum í samræmi við núverandi fyrirkomulag en þó er sjálfstæði útvarpsstjóra aukið frá því sem nú er útvarpsráð verður þar með lagt niður og þá afskipti þess hætt af dagskrá ég legg sérstaka áherslu á að tryggilega er búið um réttindi núverandi starfsmanna ríkisútvarpsins verði frumvarp þetta að lögum munu allir þeir starfsmenn ríkisútvarpsins sem við gildistöku þeirra eru ráðnir ótímabundinni ráðningu eða eru skipaðir eiga rétt á störfum hjá ríkisútvarpinu o h f við yfirtöku þess á starfsemi ríkisútvarpið samkvæmt frumvarpinu er þeim veittur fortakslaus réttur til starfa hjá félaginu sambærileg þeim sem þeir gegndu áður hjá ríkisútvarpinu þá eru ákvæði um rétt starfsmanna hins nýja félags til aðildar að a deild l s r auk þess sem biðlaunaréttur til starfsmanna helst óbreyttur þiggi þeir starf hjá hinu nýja félagi frumvarp þetta byggir á því eins og frumvarpið frá síðasta þingi að tekjustofnar ríkisútvarpsins breytast þannig að sérstakt gjald er lagt á þá einstaklinga sem skattskyldir eru

afnotagjald með sama hætti og verið hefur þar með er gert ráð fyrir því að frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og níu falli niður öll ákvæði núgildandi laga um ríkisútvarpið er varða afnotagjald og innheimtu þess en það verður þó að gerast í áföngum til að tryggja innheimtu þeirra afnotagjalda sem gjaldfalla í tíð núgildandi laga samanber gildistöku ákvæðis frumvarps þessa svo ég víki virðulegi forseti að fjárhæð hins fyrirhugaða útvarpsgjalds þá er sú fjárhæð ákveðin með tilliti til núverandi tekna ríkisútvarpsins að þær haldist því nær sem næst óbreyttar nema að fjárframlög til sinfóníuhljómsveitarinnar verði lagt af það hefur numið um tuttugu og fimm prósent af tekjum hljómsveitarinnar eða sem svarar til hundrað tuttugu milljónir króna á ári við útreikning útvarpsgjaldsins er við það miðað að ríkisútvarpið o h f standi straum að tvö komma sex milljónir það er tvö komma sex milljónir króna skuldabyrði stofnunarinnar vegna áður áfallinna lífeyrisskuldbindinga við lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins en afborgun á því á ári nemur um tvö hundruð tuttugu milljónir króna miðað er við innheimtu afnotagjalda til og með þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og átta með sama hætti og verið hefur en frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og níu falli niður öll ákvæði núgildandi laga um ríkisútvarpið er varða afnotagjald og innheimtu þess til að tryggja stofnuninni sömu tekjur og hún nýtur í dag er talið að gjald það sem lagt er á hvern einstakling og lögaðila þurfi að nema um fjórtán þúsund fimm hundruð áttatíu krónur á ári alls leggst gjaldið á um hundrað sextíu þúsund einstaklinga á aldursbilinu sextán til sjötíu ára og um tuttugu og tvö þúsund lögaðila gjaldið lýtur sömu lögmálum og sérstakt gjald sem lagt er á samkvæmt lögum um málefni aldraðra til tekjuöflunar fyrir framkvæmdasjóð aldraðra tekjutenging gjaldsins þýðir að tekjulausir eða tekjulágir einstaklingar greiða ekkert gjald með útvarpsgjaldinu er jafnframt brugðist við tæknibreytingum á markaði það er vert að hafa í huga áhorfendur og hlustendur ríkisútvarpsins eru í auknum mæli farnir að horfa og hlusta á efni á netinu því þykir rétt að binda gjaldið ekki við hljóðvarp eða sjónvarp heldur leggja útvarpsgjald á einstaklinga og lögaðila sem er frjálst að nýta þjónustu ríkisútvarpsins á þeim útsendingarleyfum sem í boði eru hverju sinni ákvæði útvarpslaga eiga að gilda um ríkisútvarpið o h f að því leyti sem ekki eru sett sérákvæði um félagið samkvæmt þessu frumvarpi almenn ákvæði útvarpslaga númer fimmtíu og þrjú frá tvö þúsund eiga því að gilda um ríkisútvarpið o h f eins og aðrar útvarpsstöðvar svo sem ákvæði um auglýsingabirtingu ákvæði til verndar börnum önnur fyrirmæli sem sett verða í samræmi við evrópusambandstilskipanir svo sem um hluta erlends efnis í útvarpsdagskrá og hlutfall efnis frá sjálfstæðum framleiðendum ákvæði um eftirlit útvarpsréttarnefndar og ákvæði um ábyrgð á útvarpsefni ekki þykir ástæða til að taka upp í frumvarp þetta ýmis ákvæði sem nú er að finna í lögum um ríkisútvarpið við gerð frumvarps þessa hefur verið leitast við að einfalda innra skipulag útvarpsins vísar til þess að í texta frumvarpsins er einungis lýst helstu atriðum er varða innra skipulag ríkisútvarpsins o h f þannig er ekki gert ráð fyrir að rekstrarleg atriði séu upptalin í lögunum sem eðlilegast er að stjórn félagsins og daglegir stjórnendur taki ákvarðanir um eins og gengur og gerist í almennum hlutafélögum í stórum dráttum munu gilda svipaðar reglur um ríkisútvarpið o h f og giltu áður um ríkisútvarpið samkvæmt útvarpslögum að því leyti sem ekki hefur verið gerð fyrir breytingum hér að framan virðulegi forseti um kosti þess að breyta ríkisútvarpinu í opinbert hlutafélag vil ég fyrst og fremst benda á að lagarammi um starfsemi opinberra hlutafélaga er skýr hér á landi auk þess sem löng hefð er fyrir rekstri hlutafélaga eins og menn þekkja eiga sér stað stöðugar breytingar og framfarir á öllum sviðum fjölmiðlunar og því skiptir miklu máli að stjórnendur fjölmiðlafyrirtækja geti brugðist skjótar við breyttum aðstæðum þetta á líka við um ríkisútvarpið ég held mig geta fullyrt að rekstrarform ríkisstofnana henti illa í þessu sambandi og hlutafélagaformið muni tryggja ríkisútvarpinu svigrúm

ég er jafnframt sannfærð um að aukið sjálfstæði félagsins og svigrúm þess til athafna eigi eftir að skila sér til allra starfsmanna þess í betri möguleikum meðal annars til framtaks í starfi og þar með áhugaverðari starfsvettvangi því mæla öll rök virðulegi forseti með því að breyta ríkisútvarpinu í hlutafélag svo ríkið verði áfram einn eigandi félagsins vert er að geta þess að viðskiptaráðherra lagði fram á síðasta þingi frumvarp til laga um breytingar á lögum um hlutafélög þar sem fjallað var um hlutafélög sem eru að öllu leyti í eigu hins opinbera það er opinber hlutafélög opinbert hlutafélag merkir í nýju lögunum félag sem hið opinbera eitt eða fleiri hluthafar á að öllu leyti beint eða óbeint slíkum félögum er samkvæmt lögunum rétt og skylt að hafa orðið opinbert hlutafélag í heiti sínu eða skammstöfunina o h f eignarhald á ríkisútvarpinu féll einmitt að því formi með lögunum var sköpuð eðlileg umgjörð utan um rekstur hlutafélaga í eigu ríkisins með lögunum var jafnframt gert ráð fyrir að sérreglur um opinber hlutafélög fælust meðal annars í auknu aðgengi

ég hef farið nokkuð ítarlega yfir það að ríkisútvarpið sé opinbert hlutafélag í eigu ríkisins og frumvarpið styrki nú enn frekar sjálfstæði ríkisútvarpsins með breyttri stjórnun þess ritstjórnarlegt sjálfstæði er treyst með því að útvarpsstjóri er æðsti yfirmaður dagskrárgerðar og sjálfstæði hans aukið auk þess sem ekki þarf lengur að leita tillagna pólitísks kjörins útvarpsráðs um ráðningu starfshóps og afskipti þess af dagskránni eru afnumin öll ákvæði frumvarpsins sem ætlað er að styrkja sjálfstæði ríkisútvarpsins o h f sem útvarps í almannaþágu er í samræmi við tillögu og tilmæli ráðherranefndar evrópuráðsins frá nítján hundruð níutíu og sex til aðildarríkja þess um tryggingu fyrir sjálfstæði útvarps í almannaþágu einkum að því er varðar ritstjórnarlegt og stofnanalegt sjálfstæði þeirra í þriðju grein er fjallað um hlutverk og skyldur ríkisútvarpsins o h f

sett fram með enn nákvæmari hætti í drögum að þjónustusamningi við ríkisútvarpið o h f almennt má segja virðulegi forseti að fylgt sé nokkuð hefðbundinni skilgreiningu á skyldum útvarps í almannaþágu í frumvarpinu að flutt sé vandað og fjölbreytt dagskrárefni sem nái til allra landsmanna lýðræðislegar grundvallarreglur og mannréttindi séu virt lögð sé rækt við þjóðleg gildi efnisval sé miðað við þarfir sem flestra þjóðfélagshópa gætt sé óhlutdrægni stutt sé við ýmiss konar menningarstarfsemi haldið uppi nauðsynlegri öryggisþjónustu sem rétt er að vekja athygli á að það er gert í fyrsta skipti í gegnum þetta frumvarp það er að minnst sé sérstaklega á öryggishlutverk ríkisútvarpsins og starfsemin sé innt af hendi með sem fullkomnustum tækjabúnaði varðandi þetta ákvæði vil ég minna á að ríkisstyrkjareglur sem í gildi eru á evrópska efnahagssvæðinu leggja þær skyldur á herðar okkar að skilgreint sé í löggjöf hvað telst falla undir útvarpsþjónustu í almannaþágu sem nýtur ríkisstyrkja mikilvægt er að heimildir í þessu sambandi séu víðtækar til að hefta ekki þátttöku ríkisútvarpsins í þeirri hröðu framþróun sem er í útvarpsrekstri og þeirri tækniþróun sem henni fylgir um starfsemi ríkisútvarpsins verður að ríkja breið sátt ef ríkisútvarpið fær að beita afli sínu og ríkisstyrkjum til að berja á einkareknum fjölmiðlum á samkeppnismarkaði og færa út kvíarnar stefnulaust væri rofin sú sátt sem ríkt hefur fram til þessa um ríkisútvarpið það getur hins vegar ekki þjónað markmiðum ríkisútvarpsins sem menningarstofnunar að fara í einstaka tilfellum út fyrir hið hefðbundna svið sjónvarps og útvarps innan ríkisútvarpsins er til dæmis að finna gífurleg menningarleg verðmæti hljóðvarps og sjónvarpsupptökur er hafa ómetanlegt menningarlegt gildi ég tel mikilvægt að þessi verðmæti rykfalli ekki í hirslum ríkisútvarpsins heldur hafi rúv svigrúm til að gera þau aðgengileg almenningi hvort sem er í gegnum netið eða með sölu á geisla og dvd diskum þetta gæti átt til að mynda um útvarpsleikritin tónleika eða gamla sjónvarpsþætti að teknu tilliti til höfundalaga hverju sinni virðulegi forseti ég undirstrika hér að lokum að ríkisútvarpið gegnir afar mikilvægu og brýnu hlutverki sem menningarstofnun í íslensku samfélagi það er því mikilvægt að lagarammi ríkisútvarpsins sé skýr á hverjum tíma og til þess fallinn að tryggja að ríkisútvarpið geti sinnt þeirri starfsemi sem því er ætlað sú starfsemi er nánar útfærð skilmerkilega og skýrt í því fylgiskjali sem er með frumvarpinu það er með þeim samningsdrögum sem liggja fyrir milli menntamálaráðuneytisins og ríkisútvarpsins það er vert að geta þess að við höfum sótt fyrirmyndir til meðal annars þeirra ríkja sem við höfum oft og iðulega verið að benda á að við eigum að líta til meðal annars héðan úr þessum ræðustól þá er ég að tala um til að mynda samning sem gerður hefur verið við bbc í bretlandi við danmarks radio og í svíþjóð við sænska ríkissjónvarpið í skýrslu fjölmiðlanefndar var lögð mikil áhersla á að treysta bæði stöðu ríkisútvarpsins á hljóðvarps og sjónvarpsmarkaði og taldi nefndin mikilvægt að hlutverk rúv sem almannaþjónustuútvarps yrði styrkt eftir föngum vil ég sérstaklega taka undir þau sjónarmið fjölmiðlanefndarinnar og tel einmitt að með því frumvarpi sem við ræðum hér í dag megi ná þeim markmiðum sem fjölmiðlanefndin umrædda setti fram annars í sinni ágætu skýrslu sem er þverpólitísk sátt um virðulegi forseti ég legg til að